Señora Presidenta, intervengo en este debate, que debe conducir mañana a la aprobación de este instrumento legislativo regulador de un PNR europeo, para saludar el trabajo del ponente y también de los ponentes alternativos, con sus visiones confrontadas, pero, sobre todo, para reivindicar el trabajo de este Parlamento Europeo. Porque en este Parlamento Europeo somos unos cuantos los que hemos tenido responsabilidades ejecutivas de gobierno y, en particular y también en la izquierda, responsabilidades en la lucha contra el terrorismo en un país especialmente dolido por el flagelo del terrorismo como ha sido España. Pero este Parlamento no ha arrastrado los pies y, por tanto, salgo al paso de las críticas que se han escuchado, que pretenden que este Parlamento ha retrasado innecesariamente la aprobación legislativa de este PNR, porque no es verdad. Este Parlamento lo ha debatido largamente para cumplir su trabajo y establecer un equilibrio razonable entre libertad y seguridad, delimitando el objeto, delimitando los delitos graves en los que se pueden transferir datos, delimitando el tiempo de retención de esos datos y garantizando que, en ningún caso, pueda abrirse paso a la elaboración de perfiles discriminatorios. Por tanto, no es verdad lo que he escuchado aquí. No es verdad que la privacidad haya sido una excusa para que este Parlamento retrasase la aprobación.

La privacidad es un derecho fundamental de los europeos, garantizado como tal en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y la privacidad es un derecho fundamental sobre el que también en esta sesión está legislando el Parlamento Europeo con la aprobación definitiva del Reglamento relativo a la protección de datos. Por tanto, este Parlamento ha hecho su trabajo.